Po raz kolejny poruszamy na forum Parlamentu Europejskiego problem sytuacji w Bahrajnie, gdzie władze pozostają niewzruszone na postulaty ludności domagającej się wprowadzenia demokratycznych reform, do których rząd się zobowiązał. Władze krwawo tłumią pokojowe protesty, aresztując i poddając torturom w równym stopniu osoby dorosłe jak i nieletnich, a działacze praw człowieka są systematycznie prześladowani na terenie całego kraju. Tuż przed zaplanowaną na 14 sierpnia pokojową demonstracją król Bahrajnu wprowadził nowe przepisy zakazujące w stolicy wszelkich form demonstracji czy zgromadzeń oraz ograniczające działalność mediów społecznościowych. Kary wieloletniego pozbawienia wolności i cofnięcia obywatelstwa zagrażają osobom, które dopuszczą się podżegania do protestów, uznawanych za akty terrorystyczne. Należy stanowczo potępić wszelkie akty represji i prześladowań obywateli i wezwać bahrajńskie władze do bezwarunkowego uwolnienia działaczy politycznych, dziennikarzy, blogerów, obrońców praw człowieka i wszystkich tych, którzy pokojowo demonstrują swoje racje. W świetle szerzących się w kraju represji oczekujemy, że władze Bahrajnu przyjmą zalecenia Rady Praw Człowieka ONZ i ostatecznie przeprowadzą w kraju reformy demokratyczne, przywracając tym samym podstawowe swobody i prawa obywatelskie.